Elke stad in Europa is verschillend. Stedelijke mobiliteit vraagt dan ook bij uitstek om een lokale benadering.

Kijk naar mijn thuisland, Nederland, daar nemen we in de stad liever de fiets dan de auto. Dat is beter voor de gezondheid, dat is beter voor de portemonnee en dat is beter voor de leefbaarheid in de steden. Laten we dus in Europa gaan inzetten op het vergroten van het bewustzijn als opstap naar duurzamere stedelijke mobiliteit.